Decizia discutată astăzi instituie primul program european pentru politica în domeniul spectrului de frecvență radio. Acesta are ca obiectiv planificarea strategică și armonizarea utilizării spectrului de frecvență radio în vederea asigurării funcționării pieței interne. Practic, programul va facilita asigurarea disponibilităților și maximizarea flexibilității spectrului, creșterea eficienței utilizării acestuia prin intermediul autorizațiilor generale, evitarea distorsionării concurenței și evitarea interferențelor prejudiciabile și a perturbărilor, armonizarea condițiilor tehnice și asigurarea protecției sănătății. Conform deciziei, Comisia împreună cu statele membre vor realiza un inventar al utilizărilor existente ale spectrului și al eventualelor necesități viitoare în materie de spectru în Uniune, în special în gama 300 MHz 3 GHz. Prin amendamentele depuse, am solicitat eliminarea decalajului digital, astfel încât toți cetățenii Uniunii să aibă acces la infrastructura de comunicații de bandă largă, de cel puțin 30Mb secundă până în 2020 și să se garanteze oportunități atât pentru sectorul comercial, cât și pentru serviciile publice prin intermediul capacităților crescute de bandă largă. De asemenea, am solicitat asigurarea accesibilității noilor echipamente și tehnologii pentru consumatori, astfel încât trecerea la tehnologia digitală și utilizarea eficientă a dividendului digital să fie sprijinită de consumatori. Salut importanța acordată asigurării disponibilității spectrului radio necesar pentru monitorizarea atmosferei și a suprafeței pământului, care permit elaborarea și exploatarea aplicațiilor spațiale, precum și îmbunătățirea sistemelor de transport, în special pentru sistemul Galileo, pentru sistemul GMS și pentru sistemele inteligente de siguranță și de management al transporturilor.